Duizenden Europeanen zijn de afgelopen jaren uitgereisd naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS. Velen zijn omgekomen, maar een aanzienlijk deel is nog steeds in die regio. Veel van deze terroristen en genocideplegers zullen van de chaos gebruik kunnen maken om vrij te komen en terug te keren. We moeten daarop voorbereid zijn.

We hebben betere controles aan de buitengrenzen. We hebben betere strafbaarstelling van uitreizigers en we hebben betere informatiedeling in de EU. Maar toch mis ik hier een klein beetje het gevoel van urgentie. Ik vraag de Europese Commissie, agentschappen als Europol en de lidstaten dan ook om de inspanningen op dit gebied te verdubbelen, want veiligheid moet onze absolute prioriteit zijn.

Onze bondgenoot in Turkije zegt Europa, het is jullie probleem. Toch pakken wij het hier niet als Europees probleem aan, maar worstelt ieder land individueel met deze problematiek. Het lijkt mij duidelijk we moeten deze terroristen samen aanpakken.